Madame la Présidente, cette loi climat permet de tirer deux leçons. La première, c'est la volonté politique d'agir pour que l'Union européenne devienne d'ici à 2050, le premier continent au monde à atteindre l'objectif d'une neutralité carbone.

D'un autre côté, il y a ceux qui sont dans l'affichage politique, c'est la position de mes collègues Renew, Socialistes, Verts ou d'extrême gauche, c'est celle d'une course à l'échalote qui consiste à demander 5 de plus que son voisin de droite pour paraître le plus écolo, le plus ambitieux possible. La préservation de nos emplois, les mesures d'adaptation que devront prendre nos entreprises et nos industries, le risque de délocalisation et donc de fuite de carbone, tout cela passe après. Mes chers collègues, vous l'aurez donc compris entre ces deux visions, mon choix est clair. Je refuse d'être dans l'idéologie, dans l'affichage politique ou encore dans les incantations. La transition écologique nous engage tous, elle doit être crédible pour être réalisable, c'est la seule condition de sa réussite.